En outre, la stratégie Europe 2020 mentionne spécifiquement les personnes handicapées dans le contexte de l'initiative phare baptisée Une plateforme européenne contre la pauvreté. Cette initiative aura un impact tant au niveau de l'Union européenne échelon auquel la Commission devrait élaborer et mettre en œuvre les programmes afin de lutter contre les discriminations, par exemple à l'égard des personnes handicapées qu'au niveau national, puisque les États membres devront s'attacher à créer et à appliquer des mesures répondant aux particularités des groupes à risques, parmi lesquels figurent

Conformément aux conclusions du Conseil européen de juin 2010, les États membres devront maintenant agir pour mettre en œuvre ces priorités à leur niveau.

Cette approche globale devrait améliorer l'inclusion sociale des personnes handicapées, objectif également mis en évidence dans la résolution sur un nouveau cadre européen en matière de handicap que le Conseil a adoptée en juin et dans laquelle il a invité explicitement les États membres et la Commission à intégrer les questions de handicap dans toutes les initiatives phares pertinentes de la stratégie 2020 et à puiser dans le capital humain que constituent les personnes handicapées, notamment en mettant en place les mesures adéquates en termes de formation et d'emploi. Dans sa résolution, le Conseil a en outre invité la Commission à préparer, pour la décennie à venir et en collaboration avec les personnes handicapées et leurs organisations représentatives, une nouvelle stratégie européenne en faveur des personnes handicapées qui s'appuie, entre autres, sur la stratégie Europe